Consider că este nevoie de o rezoluție ONU referitoare la situația ce se agravează accelerat în Siria și de o înăsprire a sancțiunilor europene față de regimul Assad, aflat, la rândul său, pe picior de război cu propriul popor. Cred că, fără o eficientizare a implicării europene în regiune, riscăm distrugerea credibilității NATO și a Uniunii Europene, pe fondul deteriorării situației civililor, atât în Siria și Yemen, cât și în Libia, unde se pierd zilnic vieți omenești, iar civilii nu sunt protejați în fața atacurilor regimului Gaddafi.